Ik stel de aandacht voor arbeidsrechten, volksgezondheid en milieu op prijs, maar ik vind het jammer dat het verslag blijft hangen in het blinde geloof in vrijhandel.

Het is een stuk beter voor het milieu wanneer onze producten niet honderden of zelfs duizenden kilometers worden versleept. Het is beter voor onze gemeenschappen wanneer lokale ondernemers lokaal een boterham kunnen verdienen.

Dan tot slot, het investment court system mag niet strijdig zijn met de Europese rechtsorde. Dat staat ook in dit INI verslag en dat is mooi, maar het is niet genoeg. Ik hoop dan ook op uw steun bij een verzoek aan het Europees Hof van Justitie om een opinie over die strijdigheid.